Jego dokument bardzo celnie precyzuje priorytety relacji pomiędzy Unią Europejską i państwami Afryki w odpowiedzi na wspólny komunikat Komisji i Wysokiej Przedstawiciel z maja 2017 r. Jak już sprawozdawca i koledzy wspomnieli, sprawozdanie zostało oparte na potrzebie wzmocnienia odporności społeczeństw, zwłaszcza poprzez takie działania jak wspieranie rozwoju ekonomicznego, wzmocnienie dobrych rządów i bezpieczeństwa, i przede wszystkim poszanowania praw człowieka oraz nacisk na aspekty socjalne oraz środowiskowe. Trudne tematy, takie jak migracja czy mobilność, oraz podkreślenie roli osób młodych, jak i odniesienie się do zaleceń związanych z celami zrównoważonego rozwoju oraz Agendą 2030, również znalazły się w tym sprawozdaniu.